Gospođo predsjednice, podržao sam izvješće zastupnice Berès o dokumentima s ključnim informacijama za investicijske proizvode. Zakonskim promjenama osigurat će se jednaka zaštita malih ulagača na ubrzano rastućem tržištu investicijskih proizvoda čija kompleksnost često nadmašuje znanje prosječnog ulagača. Nedostatak informiranosti ima za posljedicu da građani investicijske odluke donose na temelju pogrešnih podataka i ulaze u rizike koje ne razumiju. Odredbe, obveze izrade dokumenta s ključnim informacijama o njegovom obveznom sadržaju i postupku njegova donošenja stvorit će jedinstveni pravni okvir za zaštitu malih uloga na području Unije. Dokument s ključnim informacijama mora biti istinit, jasan, razumljiv i precizan kako ulagači ne bi bili dovedeni u zabludu o karakteru investicijskoga proizvoda.

Pozdravljam i uvođenje strožih nadzornih i kontrolnih ovlasti nadležnih organa Unije i zemalja članica koje će osigurati poštivanje pravila Uredbe.